Signor Presidente, onorevoli colleghi, era il 15 maggio quando Loujain al Hathloul, attivista per i diritti delle donne, veniva brutalmente prelevata dalla sua abitazione e trascinata in carcere, essendo già stata arrestata precedentemente per aver osato mettersi al volante. In completo isolamento e senza alcun contatto con l'esterno è stata ingiustamente accusata di tradimento e cospirazione contro il paese un'accusa grave che può portare ad anni di prigione. Come lei, altre lo stesso giorno. La loro unica colpa, aver lottato pacificamente per la difesa dei loro diritti. Dove sono le attesissime promesse di riforma del principe ereditario saudita, a cui tanto clamorosamente molti applaudivano? Finché questa sarà la politica saudita, finché Raif Badawi sarà ancora imprigionato, quelle del principe saudita saranno solo ed esclusivamente parole, saranno vuote e inutili parole di una retorica che, francamente, noi non accettiamo più.